ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað og tvö tvö þúsund og tíu um breytingu á tíunda viðauka við e e s samninginn um almenna þjónustu og fella inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar tvö þúsund og níu sjö hundruð sextíu og sjö e b málið felur í sér ráðstafanir sem greiða fyrir notkun rafrænnar málsmeðferðar með upplýsinga og þjónustumiðstöðvum samkvæmt tilskipun evrópuþingsins og ráðsins um þjónustu á innri markaðnum í umræddri ákvörðun eru settar reglur um notkun rafrænna undirskrifta í tengslum við þjónustutilskipunina svokölluðu með rafrænum undirskriftum er átt við gögn í rafrænu formi sem fylgja eða tengjast rökrænt öðrum rafrænum gögnum og eru notuð til að sannprófa frá hverjum þau gögn stafa samkvæmt þessari ákvörðun er þeim sem veitir leyfi heimilt að krefjast þess í ákveðnum tilvikum að sá sem veitir þjónustu noti rafræna undirskrift til að auðkenna sig þegar hann sækir um leyfi til að veita þessa tilteknu þjónustu í gegnum upplýsinga og þjónustuveiturnar sem kveðið er á um í þjónustutilskipuninni þá er jafnframt kveðið á um að aðildarríkin skuli setja upp og viðhalda og birta svokallaða traustlista þar sem fram eiga að koma upplýsingar um vottunaraðilana sem gefa út þessar rafrænu undirskriftir þessi innleiðing á þeirri ákvörðun sem ég hef reifað kallar á breytingu á lögum númer tuttugu og átta tvö þúsund og eitt um rafrænar undirskriftir sem felst í því að það verður lögfest umgjörð um fyrrgreindan traustlista og gert er ráð fyrir því að neytendastofa annist uppsetningu og viðhald listans það er svo frú forseti hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra sem mun í fyllingu tímans leggja fram frumvarp til breytinga á þessum lögum númer tuttugu og átta tvö þúsund og eins og hann fyrirhugar að gera það núna á því þingi sem stendur yfir þessi ákvörðun e e s nefndarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi þess vegna var hún á sínum tíma tekin með stjórnskipulegum fyrirvara og eins og háttvirtir þingmenn vita hefur þingið sett ákveðnar reglur sem fela það í sér að það er óskað samþykkis alþingis til að aflétta hinum stjórnskipulega fyrirvara með sérstakri þingsályktunartillögu þó hægt sé að gera það samhliða eða í viðkomandi lögum og það er þess vegna sem ég í samræmi við þær reglur sem þingið hefur sett flyt þessa þingsályktunartillögu þannig að það sé hægt að aflétta hinum stjórnskipulega fyrirvara ég legg svo til frú forseti að þegar þessari umræðu slotar verði tillagan send til umfjöllunar í háttvirtri utanríkismálanefnd